Si è infranto il principio del diritto internazionale dell'inviolabilità delle frontiere e il dialogo tra i paesi che sono stati partner è stato sostituito dall'escalation di violenza e dall'imposizione di sanzioni diplomatiche. Questi sono gli elementi di una crisi di grande importanza per l'Europa. Noi dobbiamo saper rispondere con responsabilità e con fermezza, non solo perché questa crisi avrà un impatto sulla nostra sicurezza, ma anche perché è in gioco il futuro delle relazioni con i nostri vicini, con cui condividiamo gli interessi principali. Con questa responsabilità e con questa fermezza dobbiamo porre a noi stessi, a questo Parlamento, agli Stati membri, all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza questa domanda l'Europa ha bisogno di una nuova guerra fredda? Noi socialisti e democratici rispondiamo no, ma ci chiediamo anche se l'Europa debba permettere qualsiasi cosa pur di evitare una nuova guerra fredda. Noi socialisti e democratici rispondiamo no. Pensiamo che non tutto possa essere permesso e insistiamo sul rispetto del diritto degli ucraini di decidere il loro destino così come sulla difesa del principio dell'integrità territoriale. Pace e prosperità nel nostro vicinato dovrebbero essere l'obiettivo, e vogliamo ancora credere che tale obiettivo sia condiviso con la Russia. Allo stesso tempo, la difesa della legalità internazionale per noi è un dovere, e la legalità è il quadro unico per sviluppare future relazioni pacifiche. Il cessate il fuoco recentemente dichiarato è un positivo passo in avanti, ma è fragile. Abbiamo bisogno di mantenere il dialogo con la Russia per rendere effettivo il cessate il fuoco e assistere le persone che sono state colpite dal conflitto. Le sanzioni, sempre, non possono sostituire la ricerca di una soluzione diplomatica e politica. Sollecitiamo l'Alto rappresentante, anche in futuro, a facilitare il dialogo tra Ucraina e Russia e mantenere aperti canali di comunicazione con la Russia al fine di compiere passi concreti per la soluzione pacifica della crisi. Tra questi passi voglio ricordare uno, il ritiro di tutte le forze militari dall'Ucraina due, vietare l'ingresso di combattenti e armi in Ucraina orientale tre, l'impegno dei ribelli nei negoziati per una soluzione politica globale. Siamo sicuri che la Russia possa convincere i ribelli, perché un altro conflitto ai confini russi sarebbe inaccettabile. Diamo quindi alla pace una chance, una possibilità. Prendendo in considerazione la situazione sul terreno, l'Unione europea deve essere pronta ad eliminare gradualmente le sanzioni e, se la valutazione è positiva, ristabilire buone relazioni con la Russia. Sottolineo inoltre che la crisi in Ucraina non dovrebbe ostacolare la cooperazione con la Russia in altre aree dove i nostri interessi coincidono. Penso alla lotta contro il terrorismo internazionale in Siria e in Iraq, alla necessità di stabilizzare l'Afghanistan e al contrasto alla diffusione delle armi di distruzione di massa in regioni importanti come l'Iran. Il Parlamento europeo non aveva notizia, ed è rimasto sorpreso della scelta di posticipare a dicembre 2015 l'attuazione dell'accordo di associazione tra Unione europea e Ucraina, che votiamo qui oggi. Molti problemi avrebbero potuto essere evitati se l'attuale processo di consultazione sull'attuazione dell'accordo fosse stato concordato in precedenza. Il ritardo nell'attuazione dell'accordo non dovrebbe essere visto in una logica da guerra fredda come una vittoria della Russia, ma come una concessione per costruire la pace.